frú forseti ég hef hér lagt fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um tvöföldun vesturlandsvegar á kjalarnesi og segja má að þær fyrirspurnir þrjár sem ég hef lagt hér fram til hæstvirts samgönguráðherra og eru til umræðu í dag tengist allar að sjálfsögðu hver annarri í gildandi samgönguáætlun er ekki gert ráð fyrir tvöföldun vesturlandsvegar á kjalarnesi en hér hefur þegar komið fram í umræðum um sundabraut það mat fjölmargra þingmanna að umferðaræðarnar að og frá höfuðborginni séu meðal mikilvægustu samgöngumannvirkja sem við getum ráðist í og þurfum að ráðast í þetta er orðið afar þýðingarmikið mál tvöföldun vesturlandsvegar á kjalarnesi

umferðarþunginn til og frá höfuðborginni meðal annars um vesturlandsveginn hefur aukist ár frá ári umferðaröryggissjónarmið kalla á brýnar úrbætur og þetta er málefni sem íbúar á kjalarnesinu hverfisráðið á kjalarnesi íbúasamtök og íbúar almennt á íbúafundum hafa margítrekað tekið til umfjöllunar sent áskoranir til borgaryfirvalda til samgönguyfirvalda á landsvísu og kallað eftir úrbótum vegagerðin hefur sömuleiðis látið þau sjónarmið í ljósi að það sé nauðsynlegt að ráðast í úrbætur á vesturlandsvegi á kjalarnesi og það sem þar er hvað brýnast er að greina þá umferð sem á erindi á kjalarnesið hvort sem það er í þéttbýliskjarnann í grundarhverfi á einstök lögbýli því að það er enn þá landbúnaður á kjalarnesinu í þær stofnanir sem þar eru starfræktar eins og skólarnir að greina þá umferð frá gegnumakstursumferðinni um kjalarnes ég hef þess vegna leyft mér að leggja fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra svohljóðandi fyrstu mun ráðherra beita sér fyrir því að tvöföldun vesturlandsvegar á kjalarnesi verði í næstu samgönguáætlun annars hvenær mætti búast við að framkvæmdir gætu hafist við þá mikilvægu samgöngubót þriðja hvaða stefnu hefur ráðherra um fjármögnun verkefnisins mun hann tryggja